Ohne das Eingreifen Frankreichs hätten sich die Extremisten und Dschihadisten weiter nach Süden bewegt, zweifellos mit dem Ziel, die Herrschaft im ganzen Land an sich zu reißen. Von daher gebührt Frankreich Dank für sein Vorangehen, auch dem Weltsicherheitsrat, dass er diese Maßnahmen einmütig unterstützt hat. Ich möchte aber eines feststellen Wir haben es hier nicht mit einer Sonderbedrohung Frankreichs zu tun. Frankreich ist doch nicht mehr betroffen als alle anderen europäischen Länder auch. Da sage ich Wir sind bisher als EU unserer Verantwortung nicht umfassend gerecht geworden.

Ja, comprehensive heißt doch, da muss es eine umfassende Planung geben, nicht nur hinsichtlich humanitärer Hilfe, oder was die Ausbildung betrifft, angesichts der Bedrohung eben auch eine militärische Option. Da ist vor Monaten die Trainingsmission beschlossen worden, aber weil bisher nicht wirklich fühlbar etwas geschehen ist, fühlten sich die Extremisten dadurch auch ermutigt, weiter vorzustoßen. Wir haben mit der GSVP Strukturen geschaffen, wir haben z.

eine aktuelle Kampftruppe, die bereitsteht und die am Boden vor Ort das mit absichern könnte, was Frankreich in einem ersten Schritt bereits erreicht hat.

Werden Sie den Außenministern vorschlagen, eine militärische GSVP Mission zur Unterstützung der französischen, malischen und afrikanischen Truppen zu entsenden? Ich wünsche mir nämlich, dass gemeinsame Bedrohungen auch gemeinsam beantwortet werden, und dass sich Europäer unterschiedlicher Nationen nicht nur im Rahmen der Fremdenlegion bei der Verteidigung gemeinsamer europäischer Interessen wiederfinden.